A schengeni rendszer az Európai Unió kevés igazi vívmányai közé tartozik, a rendszeren belüli országok között a határ szabadon átjárhatóvá vált.

Ahogy az alelnök mondta, másfél millió bevándorló érkezett idén a schengeni határokon, amit védeni kellett volna, s arról beszél végre lépni akarnak hogy a külső határon kell megállítani a veszélyes elemeket.

Liberális oldalról pedig elhangzik a hihetetlen megfogalmazás, hogy ha egy ország védi a maga nemzeti, egyben schengeni határát, az nemzeti egoizmus, és meg akarják tagadni a jogot a nemzetállamoktól a határok védelmére, ezzel is egy Európai Egyesült Államoknak a képét vetítik előre, amit meg fogunk akadályozni.